Všeč mi je film Brick. Prevedlo bi se kot Opeka. In sicer zato, ker mi je blizu zgodba, blizu mi je način snemanja, všeč mi je igra in igralci ter dogajalni prostor in čas. Zgodba se dogaja v srednji šoli nekje v Ameriki. Sledimo glavnemu liku, ki išče svojo izginulo dekle. Počasi preko sošolcev in preko drugih ljudi, ki živijo v, v kraju te srednje šole, izvemo, kaj se je zgodilo, kako se je dekle zapletlo s preprodajalci droge in zakaj so jo prisilili oziroma zakaj je bila prisiljena oditi od svojega fanta in od svoje družine ter zakaj je izginila. Všeč mi je kraj Silba. To je otok na Hrvaškem. Zato, ker smo tja veliko hodili s prijatelji in imam lepe spomine na ta otok. Otok je zelo lep, tam je veliko plaž, skritih, naravnih. Morje je čisto in na otoku ni avtov, tako da je samo za pešce, kar zelo prispeva tudi k prijetnemu vzdušju tega otoka. Otok je sam po sebi neka znamenitost. Morda je malo premajhen, da bi imel prav specifične druge znamenitosti. Če bi mogel izpostaviti, pa bi rekli otoško pokopališče in otoška cerkev. Pot iz Ljubljane vodi čez celinsko Hrvaško, verjetno najboljše z avtomobilom, avtobusom, morda vlakom. Mislim, da je najkrajša pot do Zadra in v Zadru se prestopi na trajekt ali katamaran. Všeč mi je poklic organizatorja dogodkov, zato ker rad delam z ljudmi. Všeč mi je dinamika, ki jo prinese ta poklic, in zadovoljstvo ob dobro izpeljanem dogodku. Ljudje v tem poklicu delajo veliko stvari. Pripravijo se na vsak dogodek posebej. To se začne že dolgo pred dogodkom. Treba je sklicati ljudi, sklicati ekipo, ki bo pomagala. To vključuje veliko telefonskih pogovorov in e-mailov. Treba je poskrbeti za prostor, za opremo, za izvajalce dogodka, hrano in podobno. Na samem dogodku pa je treba poskrbeti, da ta poteka gladko in da so obiskovalci in izvajalci zadovoljni. Sam najraje pripravljam popečeno zelenjavo z rezanci na azijski način. Temu bi se reklo star fry. Všeč mi je zato, ker je priprava hitra in ker je jed zdrava ter okusna. Priprava je zelo preprosta. Narežete sestavine. To je lahko skoraj katerakoli zelenjava. Lahko dodate tudi meso ali jajca. Sestavine prepražite v ponvi, posebej pripravite prilogo, torej riž ali testenine, ter vse skupaj zmešate ter začinite s sojino omako in začimbami po želji. Všeč mi je bila knjiga Carmilla, ker so mi všeč strašljive vampirske zgodbe. Ta je ena prvih znanih vampirskih zgodb in predstavljena je, napisana je v zelo bogatem, nekako viktorijanskem jeziku in lepo opisuje dogodke, like in dogajanje. Zgodba se dogaja v odročni vasi, verjetno nekje v Vzhodni Evropi, mislim, da dogajalni kraj ni čisto dorečen. Sledimo očetu in njegovi hčerki, ki z nekaj pomočniki živita v odročnem dvorcu. Edina bližnja vas je precej oddaljena, tako da obiske nimajo veliko. Na neki večer se pa po nekem čudnem spletu okoliščin življenju v dvorcu pridruži lepo mlado dekle, s katero se, ki se spoprijatelji s hčerko, in počasi se izkaže, da je to dekle vampir, vampirka, ki streže po življenju očetu in njegovi hčerki. Od naravnih katastrof v zadnjem času oziroma v zadnjih desetih letih se najbolj spomnim potresa na Japonskem, v Fukušimi, zato ker sem mu takrat precej sledil, bil je tudi medijsko zelo dobro pokrit. Spomnim pa se vzdušja strahu in skrbi, najbolj ob tem, kaj se bo zgodilo zaradi jedrskih odpadkov, ki so odplavali v morje. Najbolj uporabno orodje se mi zdi merilni trak, saj pri veliko situacijah, kjer potrebujemo potem nadaljnje orodje, najprej potrebujemo merilni trak, tako da pripravimo prostor in ostale potrebščine. Najbolj mi je všeč pomlad. Všeč mi je vzdušje, zelenje, narava, ki se razcveti in zbudi. Všeč mi je tudi, da ni niti prevroče niti premrzlo, in nekako se tudi življenje, družbeno življenje naše ponovno začne takrat. Slaba plat pomladi je definitivno cvetni prah, ki mi kar oteži obstoj zaradi alergij, ki jih imam nanj. Kot hobi mi je najbolj všeč branje. Verjetno zato, ker berem že od malega in mi predstavlja veliko stvari, pobeg iz resničnosti, ko to potrebujem, vir znanja in informacij in zgolj in samo zabavo, kadar je to potrebno. Slaba plat branja je verjetno koncentracija in čas, ki ga je potrebno vložiti v to, kar je danes zaradi drugih obveznosti morda nekoliko težko. Prav tako je veliko drugih oblik zabave, ki so lažje dostopne oziroma lažje jih je konzumirati, zato se včasih branju ognemo, četudi bi nam v resnici prišlo prav. Kot domača žival mi je najbolj všeč paličnjak, ker ne potrebuje veliko pozornosti, ni se potrebno ukvarjati z njim, tudi on se ne ukvarja veliko z nami, tako da živimo v nekem prijetnem sožitju. Za paličnjake ni potrebno preveč skrbeti, potrebujejo le prostor, nekako terarij, v njem pa morajo imeti zadosti vej in listja za hrano. Ljudje ogrevajo svoje hiše na veliko načinov. S pečmi, radiatorji, morda starinskimi štedilniki, kamini, na pamet mi pade centralno ogrevanje, morda ogrevanje s sončnimi celicami, prek termoelektrarn, na kurilno olje, kurilni plin in podobno. Spoštovani, vabljeni na mojo rojstnodnevno zabavo, ki bo šestnajstega decembra. Daril ne potrebujte prinašati, prinesite le veliko dobre volje. Se vidimo. Spoštovani, vse najboljše za vaš rojstni dan. Želim vam veliko sreče in lepih dogodkov v vašem življenju.